Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto rappresentante, finalmente, ha detto Lei, e per la prima volta, aggiungo io, dall'inizio della crisi migratoria sembra delinearsi un percorso di uscita dall'emergenza, ormai strutturale, legata agli sbarchi di richiedenti asilo e migranti sul territorio europeo.

Sono necessari ad esempio ulteriori interventi dell'Unione europea per stabilizzare la situazione in Libia ma, soprattutto, occorre vigilare sul rispetto dei diritti umani dei migranti bloccati nello stato nordafricano, prestando specifica attenzione ai soggetti più vulnerabili, quali i minori non accompagnati, e garantendo risorse sufficienti a finanziare i rimpatri volontari dei cittadini di paesi terzi bloccati in Libia. Ma occorre anche attivare misure e interventi ancora più efficaci per contrastare tutti quei traffici illeciti connessi alla crisi migratoria.